Najlepša hvala za besedo, predsedujoči. Spoštovani ministrski zbor, spoštovane in spoštovani. Od pričetka kandidature ministra brez resorja, pristojnega za razvoj, strateške projekte in kohezijo, se je razprava vrtela zlasti okrog težav pri črpanju evropskih sredstev in težav z informacijskim sistemom vladne Službe za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. Ministrski kandidat Iztok Purič je na skupni seji Odbora za gospodarstvo in evropske zadeve zagotovil, da bo odprava teh dveh težav med prioritetami njegovega mandata. Toda v Levici smo od ministrskega kandidata vendarle pričakovali nekoliko več. Seveda si vsi želimo več evropskih sredstev in funkcionalen informacijski sistem, vendar smo od ministrskega kandidata poleg zagotovil pričakovali tudi podrobnejšo vizijo in predloge konkretnih ukrepov za reševanje temeljnih problemov, s katerimi se Slovenija sooča na področju razvojne in kohezijske politike. V Levici že dalj časa opozarjamo na nevzdržne razvojne razlike v Sloveniji. Glede na geografske trende razvitosti in nerazvitosti je Slovenija mikrokozmos Evropske unije. Deli se na center in periferijo. Razvojne razlike se odražajo v višjih stopnjah revščine in socialne izključenosti v podrazvitih predelih periferije, zlasti v spodnjeposavski in pomurski regiji. Periferijo sestavljajo gospodarsko prizadeta območja, ki so se v preteklih letih oziroma desetletjih pospešeno deindustrializirala. Večina gospodarske dejavnosti v Sloveniji se vrši v centru, periferija pa se sestoji iz krajev, ki so oddaljeni od večjih gospodarskih središč. Ti kraju so redko poseljeni, zaradi slabe prometne infrastrukture so slabo povezani, ponekod pa ni niti ustreznih telekomunikacijskih povezav. V Zasavju in Pomurju denimo je deindustrializacija sovpadla z depopulacijo in hitro rastjo deleža starega prebivalstva, pri katerem so stopnje tveganja revščine najvišje. Za te regije so značilne tudi primerjalno nizke stopnje visoke izobrazbe. V delitvi na center in periferijo se torej ne odražajo le razvojne, temveč tudi velike socialne razlike. Podatki za leto dva tisoč sedemnajst kažejo, da je bila stopnja tveganja revščine najvišja v posavski statistični, regiji, kjer je znašala kar osemnajst cela pet odstotkov. Povprečni letni razpoložljivi dohodek je bil v vzhodni Sloveniji precej nižji kot v zahodni Sloveniji. V osrednjeslovenski znaša okrog devet tisoč devetsto evrov, V pomurski statistični regiji pa le osem tisoč štiristo evrov. Stopnja tveganja socialne izključenosti je bila najvišja v posavski in podravski statistični regiji, v obeh je znašala več kot enaindvajset odstotkov. V geografsko pogojenih razvojnih razlikah se torej odražajo tudi številni socialni problemi, ki terjajo takojšnje ukrepanje, temu ustrezna bi morala biti tudi resna nacionalna razvojna strategija slovenskega gospodarstva, ki pa je Slovenija žal ne premore. Tudi regionalne politike v Sloveniji pravzaprav ni. Slovenija se že leta zadovoljuje s sledenjem evropskim razvojnim ciljem in koriščenjem evropskih kohezijskih sredstev, kar kaže na veliko pasivnost in konformizem domače politike. Posledice te pasivnosti in konformizma so dvoje. Slovensko gospodarstvo ostaja na periferiji Evropske unije, kjer z izvozno naravnano proizvodnjo polizdelkov z nizko dodano vrednostjo prevzema položaj podizvajalke razvitejših industrijskih držav in centra in zaradi zapostavljanja nacionalne razvojne in regionalne politike, se delitev na center in periferijo reproducira tudi na domačih tleh. Ministrski kandidat je na sejo Odborov za gospodarstvo in evropske zadeve pokazal nekaj razumevanja za navedene probleme, zaradi česar mu ne bomo nasprotovali, vendar pa ni podal jasne vizije in konkretnih predlogov za njihovo reševanje, zato ga tudi podpreti ne moremo. Hvala lepa.